Wenn ich höre, dass es fehlende Solidarität in Europa gibt, dann möchte ich fragen Wer ist denn Schuld, dass wir zig Milliarden in den letzten Jahrzehnten in bestimmte Länder ich zähle sie jetzt gar nicht alle auf, weil mir die Redezeit fehlt gezahlt haben? Und dann müssen wir uns vorwerfen lassen, dass das fehlende Solidarität sei? Wenn in diesen Ländern die Verwaltungseffizienz nicht erreicht werden kann, dann ist das nicht Schuld der Nettozahler, die das Geld dorthin zahlen, sondern dann ist das die Schuld dieser Regierungen, die die Leute selber gewählt haben. Daher ist es hoch an der Zeit, dass man versucht, für jene, die zahlen, endlich auch sicherzustellen, dass die Mittel ordentlich verwendet werden, und nicht, wie der Kollege Stoyanov geschildert hat, in Mafiakanälen verschwinden, veruntreut oder nicht zielgerichtet eingesetzt werden.

Es wird sich herausstellen, ob das gelingen wird.